forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu fyrsta mars síðastliðinn hefur forseti óskað eftir því við félags og tryggingamálanefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um þjónustusamninga barnaverndarstofu og lok þeirra þetta er í samræmi við þinglega meðferð skýrslna ríkisendurskoðunar sem forsætisnefnd samþykkti tólfta febrúar tvö þúsund og átta forseti vill geta þess að atkvæðagreiðslur fara fram í dag að lokinni síðari utandagskrárumræðunni